De oplossing wordt zelfs gezocht in steun aan farmaceutische industrie om nog meer middelen te maken, terwijl we weten dat daar het probleem vandaan komt, of in een paar bloemenstrips leggen om landbouwakkers heen. Dat zou de oplossing zijn. Daarom ligt er een alternatieve resolutie met duidelijkere kritieken en ook duidelijker ingaan op ons voorzorgsprincipe. Dat betekent de neonicotinoïden moeten op dit moment van de markt worden gehaald, omdat al vaak genoeg is aangetoond dat ze een rol spelen. Dat moet nu worden gedaan.

Ook heel belangrijk, ons landbouwmodel moet anders. We moeten meer gewasrotatie, minder monoculturen toepassem. Die zaken moeten fundamenteel worden aangekaart.